Nu, twee jaar later, moet ik helaas constateren dat er niets is gebeurd. En dat terwijl de economische voordelen buiten kijf staan.

Kortom, een verdieping en verbreding van de handelsbetrekkingen tussen de EU en Taiwan zouden beide partijen absoluut ten goede komen.